Ik citeer haar bijdrage Van een suboptimaal voorstel is weinig goeds te maken.

Het meest suboptimale voorstel waarmee we hier in Europa werken, is de euro. En we zijn al jaren bezig om de euro te repareren.